Pani Przewodnicząca!

Te dane mówią, że w zastraszającym tempie ginie populacja najpożyteczniejszych owadów. W Unii pszczoły zapylają 80 roślin uprawnych, dlatego tak ważne jest, by zmienić politykę względem tego sektora. Procesy, które zachodzą obecnie, mogą pozostawić nieodwracalne skutki w ekosystemie, a przecież jednym z priorytetów przyszłej polityki rolnej jest aktywne działanie na rzecz bioróżnorodności.

Należy także zwrócić uwagę na działalność ludzką, która przez bardziej świadome korzystanie ze środków chemicznych może przyczynić się do stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju pszczelarstwa.